hreyfiseðlar í heilbrigðiskerfinu en áður hafði ég flutt málið í tvígang ásamt fjölda annarra þingmanna sem meðflutningsmönnum þar sem heiti tillögunnar var þingsályktun um hreyfingu sem valkost í heilbrigðiskerfinu bara mismunandi heiti á sama málinu í tillögunni er lagt til að heilbrigðisráðherra skipi nefnd til að undirbúa að hreyfing geti orðið valkostur í heilbrigðisþjónustunni sem lækning eða í fyrirbyggjandi tilgangi þannig að læknar geti vísað á hreyfingu sem meðferð við sjúkdómum á sama hátt og vísað er á lyf eða læknisaðgerðir síðan skuli þessi nefnd kanna kostnað og ávinning af fyrirkomulaginu hún meti hvort gera þurfi breytingar á lögum til að ná þessu markmiði og hvort setja þurfi á laggirnar nám eða endurmenntun fyrir þá sem hafa umsjón með hreyfingar lífsstíls eða þjálfunaráætlunum síðan er lagt til hér í þingmálinu hvernig sú nefnd skuli skipuð nú er það svo að þessi leið sem sú sem hér stendur leggur til að tekin verði upp hér á landi hefur verið notuð á norðurlöndunum frá því tvö þúsund og eitt þar hafa verið hreyfiseðlar í gangi og hefur notkun þeirra aukist mjög mikið ár frá ári menn sáu fram á að á tímum síhækkandi útgjalda í heilbrigðiskerfinu

og þá þurfa menn að horfa til nýrra leiða og þar hafa þeir tekið upp þessa leið um að leiðbeina fólki með því að auka hreyfingu leiðbeina um mataræði og svo framvegis hreyfiseðlarnir hafa heitið ýmsum nöfnum á norðurlöndunum til dæmis í noregi eru þeir kallaðir eftir því hvernig seðillinn er á litinn þar eru venjulegir lyfseðlar bláir lyfseðlar og hreyfiseðlarnir eru grænir lyfseðlar af því að þeir eru grænir á litinn menn voru sammála um að það þyrfti að breyta þeirri hugsun að eina lækningin við kvillum væru lyf eða aðgerðir og menn hafa komist að raun um að sjúklingar geta breytt heilsufari sínu sjálfir með breyttu líferni mataræði og hreyfingu þar sem ég hef talað fyrir þessu máli í þrígang áður ætla ég ekki að fara að rekja greinargerðina sem menn geta kynnt sér í þingskjalinu en hún er ítarleg og bendir meðal annars á hina ýmsu lífstílssjúkdóma sem hafa aukist mjög eins og bæði offita hjarta og æðasjúkdómar hár blóðþrýstingur sykursýki tvö sem er áunnin sykursýki og ýmsar aðrir stoðkerfissjúkdómar eða vandamál hafa aukist með aukinni velmegun þá hefur verið gripið til þeirrar leiðar að sporna við þessari þróun sem hefur orðið í þessum efnum og vísað á hreyfingu og hollustu ég tel mjög mikilvægt að það verði litið tilbnorðurlandanna nú hefur þessi leið verið farin þar í sjö átta ár og einmitt núna þessa dagana eru að koma fréttir af því að norðurlandabúar hafi verið að gera úttekt á árangri þessarar leiðar hjá sér fyrir þremur dögum að til dæmis frétt í jyllandsposten um árangursríkir eða motion på recept er en succé síðan segja þeir það er komið í ljós við úttekt á þessari aðferð eða þessari leið að vísa á hreyfingu og matarleiðbeiningar að þetta verkefni hefur náð gífurlega miklum árangri og nú er til dæmis kaupmannahafnarsveitarfélagið að endurskoða og byggja upp og bæta þetta verkefni síðan er frétt um það hversu árangursrík þessi leið hefur verið í tillögu þeirri sem ég mæli hér fyrir er ekki talað sérstaklega um að þetta auki útgjöld samfélagsins það er ekki talað um að heilbrigðiskerfið greiði fyrir þessa leið að sjálfsögðu verður læknum greitt fyrir að einhverju leyti líklega að fylla út svona og gefa út hreyfiseðil eins og lyfseðla en að öðru leyti ekki nema þá kannski að það væri hægt að skoða það hjá þeim sem eru illa staddir fjárhagslega eða eru öryrkjar eða láglaunafólk að það fái einhvern styrk aftur á móti í danmörku hafa þeir greitt með þessu kerfi þannig að það er eitt af því sem þessi nefnd þyrfti að skoða hvernig við mundum standa að slíku ég tala líka um það hér að það þurfi að skoða hvort það þurfi að breyta lögum í noregi var gerð lagabreyting tvö þúsund og þrjú um þessa leið í heilbrigðisþjónustunni þannig að þeir ákváðu að breyta lögunum til að taka þetta inn í heilbrigðisþjónustuna í danmörku þar sem ég var að vísa í að þeir eru nýbúnir að gera úttekt á árangri af þessari leið hafa þeir verið með þetta alls staðar boðið upp á þetta alls staðar í danmörku frá tvö þúsund og tvö og þeir hafa líka notað þetta i fyrirbyggjandi tilgangi þar sem þeir hafa boðið upp á hreyfiseðla í forvarnaskyni til dæmis áhættuhópa þeir sem eru í fjölskyldum þar sem eru sérstakir sjúkdóma eru sérstaklega í hættu fyrir ákveðna sjúkdóma jafnvel gagnvart börnum sem hafa þyngst eða eru of þung hefur verið farin þessi leið

danirnir hafa mikla reynslu það hafa svíarnir líka ég rakst einmitt á frétt um úttekt á sænska kerfinu þar sem þeir komast að þeirri niðurstöðu að þetta sé gífurlega árangursrík leið og leggja mikla áherslu á að henni verði haldið áfram heilbrigðis og trygginganefnd fór fyrir nokkrum árum í heimsókn í hversu mikilvægt væri að fara þessa leið og sama má segja um alla þá sem hafa fjallað um þetta í heilbrigðiskerfinu lýðheilsustöð og fleiri meðal annars var forsætisráðherra á síðasta kjörtímabili halldór ásgrímsson setti nefnd á laggirnar til þess að vinna að auknu heilbrigði og þorgrímur þráinsson sá um að vinna þá skýrslu fyrir forsætisráðuneytið og þar var einmitt komið inn á mikilvægi þess að farin væri þessi leið sem norðurlöndin hafa verið að fara ásamt ýmsum fleiri leiðum þannig að þetta hefur vissulega verið til umræðu þessi leið að koma á hreyfiseðlum veturinn tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og fimm gerðu nemendur í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun við endurmenntun háskóla íslands lokaverkefni um hreyfingu sem meðferð í heilbrigðisþjónustu þeir kölluðu verkefnið hreyfiseðill ávísun á hreyfingu þessu verkefni lauk með skýrslu um það hvernig hægt væri að koma á tilraunaverkefni hér á landi í þessu skyni þetta var eftir að þetta þingmál hafði verið flutt að minnsta kosti einu sinni ef ekki tvisvar hér í þinginu meðfylgjandi sem fylgiskjal er einmitt stutt lýsing á þessu verkefni þessara nemenda í háskóla íslands í kjölfar þessa verkefnis var ákveðið að taka upp tilraunaverkefni við heilsugæsluna í garðabæ og hafa þeir verið með tilraun í þessa veru að vera með hreyfiseðla þar og hefur það gefist vel að því sem ég best veit þannig að í ljósi þess að þegar er hafin tilraunastarfsemi í þessa veru hér á landi er það mjög mikilvægt að farið verði í þá vinnu sem lögð er til hér í þessu þingmáli

hreyfiseðlarnir eru það er óþarfi að eina upp hjólið eins og oft hefur verið sagt og menn geta kynnt sér árangurinn á norðurlöndunum sem þegar er verið að lýsa í fréttaflutningi í norrænum fjölmiðlum þessa dagana þannig að við gætum lært mikið af þeim það hefur verið sagt frá ýmsum tilraunum og rannsóknum sem hafa verið gerðar í þessa veru þar sem fólk sem hefur verið talið þurfa að fara í erfiðar aðgerðir jafnvel bæklunaraðgerðir hafa verið ekki þurft á læknisaðgerðinni að halda ég minni á að öll inngrip í líkamann geta verið hættuleg þannig að það er mjög mikilvægt líka fyrir einstaklinginn að geta ráðist í það sjálfur að ná heilsu þegar hinir ýmsu

virðulegi forseti ég held að ég ekki þetta ekkert ítarlegar það koma fram í þingskjalinu ýmsar ítarlegri upplýsingar um þetta mál þó vil ég geta þess að hér á íslandi eru kjöraðstæður fyrir þessa leið við erum hér með fjöldann allan af sundlaugum það er varla nokkurs staðar í nágrannalöndum okkar sem við getum boðið upp á fleiri sundlaugar til dæmis en hér hér er mjög góð íþróttaaðstaða hér eru líkamsræktarstöðvar og mjög mikið af færu fólki fagfólki sem getur tekið að sér að veita þá þjónustu sem þarf að veita þegar fólk fær hreyfiseðil þannig að við ættum að vera mjög vel í stakk búin til þess að koma þessum valkosti

ég hvet til eins virðulegi forseti að háttvirtur heilbrigiðsinefnd sem ég geri ráð fyrir að fái málið til umfjöllunar að lokinni þessari umræðu taki málið fljótt fyrir sendi það til umsagna og helst afgreiði málið úr nefndinni því að ég veit að hæstvirtur heilbrigðisráðherra sem nú situr hefur mikinn áhuga á því að beita hinum ýmsu forvarnaraðgerðum meðal annars er hann mikill áhugamaður um aukið heilbrigði þannig að ég efast ekki um að hann muni taka vel í það að koma á þessum valkosti sem hér er lagður til ég sem sagt legg til virðulegi forseti að málið fari að lokinni fyrri umræðu til heilbrigðis og trygginganefndar